Yo quisiera felicitar a la Comisión por la diligencia en su reacción, por la visita a Brasilia y el encuentro con el ministro de Agricultura, y también a las autoridades brasileñas por haber destapado este caso. Es un caso que viene, como ha recordado el señor Assis, circunscrito a un número reducido de supuestos. En todo caso, una cosa es la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos y otra cosa es aprovechar para tirar por elevación contra el Acuerdo de Asociación Unión Europea Mercosur. Yo quiero recordar que los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Roma, han pedido una Unión Europea más activa en la escena internacional. Y quiero recordar que el último Consejo Europeo por unanimidad decidió apoyar estas negociaciones.

Por eso, evidentemente, insisto para que la Unión Europea pueda concluir un acuerdo que respete las exigencias de seguridad de nuestros ciudadanos, un acuerdo equilibrado y ambicioso en los mejores plazos posibles entre la Unión Europea y el Mercosur.